Monsieur le Président, mardi dernier, dans cet hémicycle, le président de la Commission de l'Union africaine nous appelait à renforcer le partenariat Afrique Europe et à construire des ponts.

À ce titre, je salue l'ouverture toute récente par le Soudan de corridors humanitaires et le rôle de médiateur que souhaite prendre la République démocratique du Congo pour mettre en place un dialogue de réconciliation.